8.30, in modo che le votazioni possono iniziare alle ore

Per quanto riguarda il pacchetto Mobilità, in seguito al voto della commissione per i trasporti purtroppo non è cambiata la situazione in maniera sostanziale desidero informare l'Aula che ho deciso l'applicazione dell'articolo 174, paragrafo 8, del regolamento, che permette, laddove possibile, di votare emendamenti simili in maniera collettiva. Non si tratta di voto per blocchi predeterminati, come invece prevede l'articolo 174, paragrafo 7, ma di una possibilità a disposizione di chi presiede il voto per individuare nel corso delle votazioni emendamenti con contenuto simile o con lo stesso obiettivo da votare congiuntamente. Questo permetterà, mi auguro, di mantenere le votazioni entro tempi ragionevoli e assicurare un voto chiaro ed esplicito sui punti chiave. Per la giornata di giovedì, il gruppo EFDD ha chiesto di aggiungere, come primo punto, la discussione sulla relazione dell'onorevole Stanishev relativa all'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, che è stata posta direttamente in votazione.

Reid, che presenterà la richiesta a nome del gruppo EFDD.